Los mensajes se acumulan en ese sentido. Primero, la cumbre Unión Europea Turquía nos avisa de un riesgo de distorsión del proceso de adhesión, a cambio del servicio de guardia de fronteras. Europa huye de su responsabilidad y la delega, cerrando los ojos a la vigencia de los valores que la definen.

El Consejo, en lugar de organizar y dirigir la acogida de ciudadanos, amenaza con la suspensión de Schengen. Europa, atemorizada de lo que no sabe gestionar, da marcha atrás veinte años.

Muy buena noticia y buen ejemplo de gobernanza mundial, pero también un mensaje claro de exigencia para la Unión Europea.

Salvadas en el último segundo, pero claro anuncio de más problemas para Francia y para Europa.

Y quinto, el aviso del Reino Unido sobre su posible salida, con el privilegio de condicionar su pertenencia a la renuncia real de la Unión Europea a proseguir con su construcción económica y democrática. Dos conclusiones el principio de subsidiariedad debe ser releído y aplicado hasta las últimas consecuencias.

Más capacidad de decisión para la Unión Europea en su versión federal